Wenn wir von der Argumentation des Vorredners ausgehen, ist es wirklich schlüssig, dass es notwendig ist, die Sicherheitsvorschriften gerade für die Fahrgastschifffahrt, für Roll on Roll off Schiffe immer wieder zu aktualisieren.

Da sind auch die Berufsgenossenschaften, die für die Crews zuständig sind, da stark hinterher, damit die Arbeits und Lebensbedingungen auf den Schiffen immer weiter verbessert werden. Aber in besonderer Weise schauen wir natürlich auch auf die Passagiere, und die Passagiere müssen so schnell wie möglich registriert werden, wenn sie auf ein solches Schiff gehen. Diese Daten sollten digitalisiert sein. Sie sollten auch wenn ein solches IT System nicht an Bord befindlich ist über das automatische Schiffsidentifikationssystem auch dem jeweiligen Hafen, in den dieses Passagierschiff einläuft, übermittelt werden. Denn gerade in schwierigen Situationen wenn Suche und Rettung angesagt ist, das heißt, wenn sich dort Seeunfälle anbahnen müssen die Rettungsmittel zur Verfügung stehen, müssen natürlich auch landgestützte Rettungseinheiten so schnell wie möglich zu einem solchen Passagierschiff kommen können.

Die Schiffskonstruktion spielt natürlich auch eine ganz entscheidende Rolle, die sich auch immer weiterentwickelt. Estonia Was war denn die Ursache für dieses unglaubliche Schiffsunglück? Die Bugklappe hat sich nicht vernünftig geschlossen, und es kam Seewasser in den Laderaum hinein, eine freie Oberfläche, und binnen kurzer Zeit ist diese Fähre gesunken und 800 Menschen sind ums Leben gekommen. Solche Dinge müssen wir darauf haben. Ob nun Aluminiumkonstruktionen oder Stahlkonstruktionen das Richtige sind ich glaube, beides funktioniert sehr gut. Und bei den Hochgeschwindigkeitsfähren ist es natürlich auch notwendig, dass die Antriebsleistung entsprechend ist, auch bei den anderen Fahrgastschiffen, damit Manövrierfähigkeit da ist, die Ruderanlage in Ordnung ist, die Rettungsmittel da sind. So können wir im Prinzip auch die Zukunft des Seeverkehrs in Europa gestalten.